Monsieur le Président, sécuriser les frontières extérieures afin de sauvegarder les intérêts financiers et économiques de l'Union européenne, voilà qui devrait mettre tout le monde d'accord.

Les disparités économiques et sociales sont tellement importantes dans le marché unique qu'il est inutile de protéger l'union douanière d'une distorsion de concurrence venant de l'extérieur, alors qu'elle existe déjà à l'intérieur.

Je soutiendrai ce texte avec mon groupe mais, à l'heure de la signature d'accords de libre échange avec la terre entière, je demeure sans illusion aucune quant à la capacité de l'Union européenne à protéger ses administrés.